Lucrurile evoluează, e cert faptul acesta, cu o viteză pe care, în principiu, evenimentele revoluționare o au. În ultimele zile, cum știți, constituția a fost suspendată, parlamentul dizolvat, comisia de revizuire a constituției propune modificări în 10 zile, alegerile legislative și prezidențiale sunt în șase luni. Cred că Uniunea Europeană trebuie să sprijine prin toate mijloacele orice gest care înseamnă tranziție democratică. Pe de altă parte, aș vrea să avertizez asupra unei anumite forme de precipitare, pentru că toate aceste procese de construcție cer un anumit timp. De asemenea, să nu uităm că forțele democratice au nevoie critică de reconstrucție și întărire, pentru a nu contribui la dezechilibrarea peisajului politic.